În contextul Anului european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații, solicităm Comisiei și statelor membre să încurajeze o atitudine pozitivă față de îmbătrânire și să crească gradul de conștientizare al cetățenilor Uniunii cu privire la problemele legate de îmbătrânire și la efectele acesteia. Din cauza calității vieții, în curs de deteriorare, femeile sunt mai afectate de bolile cronice și invalidante. 75,8 dintre femeile de peste 65 de ani trăiesc singure și, în medie, 3 din 10 gospodării ale Uniunii Europene sunt compuse dintr un singur membru, majoritatea femei în vârstă. În zonele rurale, accesul la îngrijiri medicale este mai dificil față de zonele urbane, în anumite zone neexistând personal medical specializat și nici spitale de urgență.